Dat is natuurlijk een voorwaarde om excellent onderzoek te kunnen doen en Europese middelen te kunnen binnenhalen. Daarom vind ik het ook belangrijk dat we kijken naar het verder uitdiepen van synergiën met de structuurfondsen.

De deelname van de industrie is ook zeer belangrijk.

We moeten het ook concrete toepassingen geven en deze op de markt brengen.

We moeten hier evenwichtig mee omgaan en de focus voldoende verdelen tussen de hoge en de lage TRL schalen. We moeten ook erkennen dat de industrie een cruciale rol speelt bij het realiseren en implementeren van innovatie.